ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um stöðu stjórn og starfshætti þjóðkirkjunnar númer sjötíu og átta nítján hundruð níutíu og sjö frumvarpið snýr einkum að breytingu á lögunum í þá veru að styrkja kirkjuþing og skýra stöðu þess betur og færa stjórn fjármála þjóðkirkjunnar til kirkjuþings forsaga málsins er sú að endurskoðun þjóðkirkjulaganna hefur staðið yfir frá árinu tvö þúsund og sjö en þá kaus kirkjuþing nefnd til að endurskoða lögin önnur nefnd var síðan kosin árið tvö þúsund og tólf sem lagði fram frumvarp að nýjum þjóðkirkjulögum og kirkjuþingi tvö þúsund og þrettán frumvarpið hefur ekki hlotið afgreiðslu á kirkjuþingi enn þá enda málið umfangsmikið og þarf betri og ítarlegri umræðu á þeim vettvangi heldur en náðst hefur nú með setningu núgildandi laga var sjálfstæði kirkjunnar hins vegar aukið verulega og ég tel rétt að halda þeirri þróun áfram eftir tilvikum og eftir því sem við á er hægt að færa aukin völd og aukna ábyrgð frá ráðuneytinu það er innanríkisráðuneytinu til kirkjunnar og í öðrum tilvikum er hægt að auka völd kirkjuþings sem verður samkvæmt þessu æðsta vald í málefnum þjóðkirkjunnar það er jafnan í takt við aðra lýðræðisþróun í samfélaginu á kirkjuþingi hefur ítrekað komið fram að þrátt fyrir það að ekki hafi tekist að ljúka heildarendurskoðuninni sem hófst árið tvö þúsund og sjö þá sé nauðsynlegt að breyta tilteknum atriðum í núgildandi lögum meðal annars til einföldunar og hagræðingar í rekstri þjóðkirkjunnar í þeim tilgangi að styrkja stöðu kirkjuþings skýra stöðu þess betur og færa meðal annars stjórn fjármála til þingsins þurfa tilteknar breytingar að ná fram að ganga og þær eru lagðar til í því frumvarpi sem ég legg hér fram helstu breytingarnar sem lagðar eru til í frumvarpinu eru eftirfarandi í fyrsta lagi eru í fyrstu og annarri grein frumvarpsins lagðar til breytingar á því hvernig taka skuli á agamálum og siðferðismálum innan þjóðkirkjunnar og ágreiningsmálum sem upp kunna að koma af þeim sökum en mál þessi heyra í dag undir biskup íslands en einnig undir úrskurðar og áfrýjunarnefndir þannig er lagt til að úrskurðar og áfrýjunarnefndir verði lagðar niður en í staðinn setji kirkjuþing starfsreglur samkvæmt fimmtugustu og níundu grein laganna um kirkjuaga og úrræði um lausn ágreiningsmála sem upp kunna að koma á þeim vettvangi með því að setja úrræði um þessi mál í starfsreglur telja kirkjuyfirvöld og kirkjuþing að unnt verði að skerpa á því í hvaða farveg kvörtunar og kærumál eiga að fara en reynslan af úrskurðarnefnd er sú að ekki hafi alltaf verið ljóst hvaða mál heyri undir nefndina og hvaða mál undir agavald biskups ef upp kemur ágreiningur um slíkt bitnar hann ekki síst á þeim sem leggur fram kvörtun eða kæru og slíkt er óásættanlegt einnig er það talið í anda laganna og sjálfstæðis kirkjunnar að kirkjuþing ákveði reglur um hvernig fara skuli með þessi mál í öðru lagi er í þriðju grein laganna lagt til að ákvæði um tiltekin verkefni biskupafundar sem fram koma í nítjándu grein laganna verði fellt brott í samræmi við þann tilgang laganna að fækka lagalegum fyrirmælum og treysta kirkjuþingi fyrir þeim verkefnum með setningu starfsreglna kirkjuþingi er auk þess falið samkvæmt fimmtugustu grein laganna að setja starfsreglur um þau sömu verkefni það er skipan sókna prestakalla og prófastsdæma en biskupafundur hefur hingað til gert tillögur um þessi mál til kirkjuþings

í fjórða og síðasta lagi eru í fimmtu grein lagðar til lítils háttar breytingar á skilyrðum til skipunar eða setningar í fast embætti þar á meðal er nýtt ákvæði um að kandídat í prestsembætti sé við upphaf starfa síns sóknarmaður í þjóðkirkjunni nema samkippilegar heimili annað aðrar breytingar sem lagðar eru til í frumvarpi þessu eru nauðsynlegar vegna samhengis við helstu tillögur frumvarpsins